Frau Präsidentin! Schon 2012 haben wir in der Stellungnahme zum Bericht über Gesundheit für Wachstum den Mehrwert dieses Programms betont. Mehr als 60Millionen Euro im Jahr für Forschung, Förderung und Innovation im Gesundheitswesen sind eine hervorragende Investition. Heute haben wir 2014 und sehen, dass der Weg von 2012 richtig ist. Ein Problem, das wir alle schon länger kennen, macht mir allerdings Sorge die demografische Entwicklung. In vielen Ländern herrscht ein Mangel an gut ausgebildeten Pflegekräften und Nachwuchs in diesen Berufen. Allein Deutschland geht für das Jahr 2030 von über 3Millionen Pflegebedürftigen in der Pflegeversicherung aus. Sowohl die Fachkräfte als auch die Familien sind oftmals stark überlastet. Diesen Missstand müssen wir dringend ändern. Wir müssen das Bewusstsein für dieses Problem schärfen, und die Arbeit in der Pflege muss auch für junge Menschen beruflich und finanziell wieder attraktiv werden, andernfalls verschenken wir auch enormes Potenzial auf dem Arbeitsmarkt.